Nous avons fait beaucoup, c'est vrai, nous l'avons fait avec énergie, mais maintenant, nous allons vous dire ce qui a bloqué.

Vous avez parlé de la directive sur l'efficacité énergétique.

nous savons très bien que les décisions que nous prenons ne sont pas à la hauteur du nécessaire. La directive sur l'énergie est bien mais nous savons tous qu'elle est insuffisante.

Cameron, qui donne des leçons à tout le monde, et qui, en fait, empêche l'Europe de se développer, il faut que l'opinion publique européenne, à l'exemple des brevets, comprenne de quoi il s'agit.

Car enfin, si on rétablit l'ouverture et la fermeture des frontières, c'est la fin de l'idée communautaire de l'Europe.

Nommons un chat un chat, pour qu'au moins, l'opinion publique comprenne de quoi il s'agit.

On oublie toujours la Bosnie. Aujourd'hui, le seul pays qui n'a pas de perspective européenne, c'est celui qui a été victime des nationalismes dans les Balkans, c'est la Bosnie.